Két év óta ez volt az első alkalom, amikor az Európai Tanács nem tűzoltással foglalkozott, de a tűz még nem aludt el. Európa még mindig veszélyzónában található, hiszen az adósságspirálból nem fogunk tudni kilábalni gazdasági növekedés nélkül. Nagyon sok minden elhangzott a belső piac fejlesztése, eurókötvények mielőbbi bevezetése, de emellett szükség lenne meggyőződésem szerint egy átfogó uniós növekedési programra, munkahelyteremtést ösztönző uniós fejlesztési csomagra.

Kiderült, hogy az euró, mint közös valuta, alkalmatlan a különböző versenyképességű országok gazdaságának kezelésére. Görögország, Írország, Spanyolország, Portugália gazdasági nehézségei, államcsőd közeli helyzete nem csak az adott országok kormányzatának a hibája, hanem az euró közös kudarcát is jelenti.